plus dure sera au centre des discussions de cette conférence de Buenos Aires avec au menu la question du soutien aux agriculteurs. Je fais partie de ceux qui pensent que la politique agricole commune doit être réformée en profondeur et il ne faudrait pas que les positions de l'Union européenne à l'OMC viennent préempter nos futurs débats. Ne nous mettons pas de contraintes supplémentaires, Madame la Commissaire, je vous demande, en particulier, de nous permettre de continuer à apporter un soutien à nos filières en difficulté. De grâce, pas de plafonnement de la boîte bleue, il nous faut garder une marge de manœuvre dans la gestion des crises à venir.

Ce qui n'est pas le cas des autres grandes puissances agricoles. Il ne faudrait pas qu'une fois encore, l'Union se comporte naïvement comme le seul bon élève de l'OMC.